Monsieur le Président, cette urgence humanitaire se place sur un fond de dissension politique entre Mugabe et Tsvangirai, et cette dissension se cristallise autour de la demande qui a été faite à l'Union européenne de ne pas accepter les nouveaux ambassadeurs ayant été nommés unilatéralement par Mugabe.

la manœuvre est assez grosse. Rappelons nous aussi que la situation humanitaire et économique continue à se détériorer pour des millions de Zimbabwéens, que le taux de sida y est le quatrième au monde et que la mortalité infantile y grimpe constamment.